Áno, súčasné zvýšenie cien potravín môžeme čiastočne pripísať aj neúrode. Veď ak je niečoho málo, tak prirodzene cena nedostatkového tovaru na trhu rastie. Problém je však, vážený pán komisár, v tom, že za chýbajúce poľnohospodárske produkty v Európe môže vo veľkej miere aj nekorektná poľnohospodárska politika Európskej komisie, ktorá svojou dotačnou politikou dlhodobo diskriminuje nové členské štáty a ich farmárov. Nečudujte sa, Vážený pán komisár, poľnohospodárom, že keď za svoje produkty nedostanú cenu, ktorá by pokryla aspoň ich výrobné náklady, tak jednoducho nezasejú úrodu a rozpredajú stáda. Pokojne vyčkajú, kým hladní a právom rozhorčení občania obrátia svoj hnev proti tým úradníkom v Bruseli, ktorí dlhodobo všeobecne a verejne známe problémy poľnohospodárov neriešia. Viete, pán komisár, nedostatok poľnohospodárskych produktov v nových členských štátoch nie je spôsobený neúrodou, ale tým, že pri vašej dotačnej a cenovej politike sa našim poľnohospodárom už neoplatí vyrábať. Ale oni si počkajú. A keď im niekto dá také isté dotácie ako kolegom vo Francúzsku, iste zasejú.